Monsieur le Président, le nombre de personnes qui souffrent de la faim ne cesse de croître. La perte de biodiversité atteint des proportions alarmantes et le changement climatique s'accélère tandis que la coopération multilatérale est menacée. Le sommet interviendra exactement une année avant que les pays ne doivent renforcer les engagements pris au niveau national en faveur du climat, conformément aux accords de Paris. Ces pays ont élaboré leur propre plan d'action en faveur du climat, conformément à l'accord de Paris, mais la somme de ces plans est insuffisante pour limiter la hausse du réchauffement climatique à un niveau largement inférieur à 2 degrés. Ils doivent dès lors impérativement renforcer leur stratégie pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de l'accord de Paris et rehausser leurs ambitions pour lutter contre les changements climatiques. L'action pour le climat et la protection de l'environnement sont des outils clés en matière de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la famine dans le monde, ou encore en matière de questions migratoires. Il est également primordial que ces mesures, les mesures qui seront prises, soient supportées par tous et que l'on ne fasse pas peser les efforts uniquement sur les populations les plus fragiles sur le plan socio économique, tant dans nos pays, que dans les pays moins avancés. J'exhorte donc les États à prendre des mesures fortes et adéquates qui devront permettent de réduire les inégalités et non les accentuer. Nous ne pouvons pas nous contenter d'ambitions mitigées, il est plus que temps d'être courageux et de se donner les moyens de construire positivement l'avenir. Le temps est aux actions concrètes et plus aux atermoiements.